În opinia mea, Comunicarea Comisiei Europene din 11 noiembrie e binevenită și aș vrea, în mod special, să salut accentul pus în acest document asupra necesității de a completa cooperarea pentru dezvoltare prin măsuri concrete, care ar putea declanșa o creștere durabilă și incluzivă în această regiune. Într adevăr, dacă vrem ca țările de pe continentul african să devină parteneri veritabili ai Uniunii și să și asume propriul destin, nu există un alt mijloc decât promovarea creșterii economice. Aș vrea să subliniez trei puncte care mi se pare deosebit de importante pentru relația noastră viitoare cu Africa în primul rând, dacă vrem ca vocea Uniunii să fie auzită pe continentul african, trebuie să ne asigurăm că avem în față un interlocutor care să ne recepționeze mesajul. Întărirea Uniunii Africane în termeni instituționali și operaționali este, în acest sens, o prioritate în al doilea rând, cred că parteneriatul în domeniul păcii și securității este domeniul cooperării cu Africa care, atât în analiza Comisiei cât și în cea a specialiștilor, funcționează cel mai bine în prezent.

Trebuie, în opinia mea, să întărim dimensiunea prevenirii conflictelor și mecanismele de consolidare a politicii pentru că, în mod evident, atât conflictele cât și fragilitatea unor state din regiune influențează realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în sfârșit, aș vrea să subliniez caracterul esențial al democratizării și al respectării drepturilor omului. Pe aceste teme, adeseori, Uniunea și Africa nu sunt la unison. Dialogul politic trebuie, deci, consolidat și democratizarea acestei regiuni trebuie să fie o temă prioritară, abordată în mod sistematic în relația cu Africa.